Keďže chudoba a sociálne vylúčenie majú viacrozmerný charakter, treba systematicky zavádzať ich prevenciu do ostatných politík, aby bolo všetkým občanom Európskej únie umožnené dôstojné žitie. Boj proti chudobe si vyžaduje nielen aktívnu podporu príjmových systémov a sociálnej ochrany, ale aj vytváranie dôstojných a trvalých pracovných miest pre znevýhodnené pracovné skupiny. Zdôrazňujem, že zamestnanie by malo byť všeobecne považované za najúčinnejší spôsob ochrany proti chudobe, a preto by tvorba práve pracovných miest mala byť jasnou prioritou Európskej únie aj členských štátov.